forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá formanni utanríkismálanefndar dagsett tuttugasta og þriðja júlí síðastliðinn þar sem segir að utanríkismálanefnd alþingis hafi skipað sérstakan starfshóp um evrópumál í samræmi við nefndarálit meiri hluta nefndarinnar um tillögu til þingsályktunar um aðildarumsókn að evrópusambandinu starfshópnum sem skipaður er einum fulltrúa hvers stjórnmálaflokks er ætlað að funda reglubundið með utanríkisráðherra og samninganefnd íslands auk þess að sitja í samráðshópi ríkisstjórnarinnar og hagsmunaaðila eftirfarandi þingmenn úr utanríkismálanefnd voru skipaðir í starfshópinn formaður árni þór sigurðsson til vara guðfríður lilja grétarsdóttir birgitta jónsdóttir til vara margrét tryggvadóttir bjarni benediktsson til vara þorgerður k